Als medeondertekenaar van de Oslo II akkoorden verbond de Europese Unie zich tot het onderhandelingsproces van de conflictpartijen in het Midden Oosten. Mijn vraag luidt waarom talmen de EU lidstaten nu om zich op grond van deze heldere internationale verplichting gezamenlijk, tijdig en helder uit te spreken tegen een openlijke schending ervan door een van de verdragspartijen?

Voorts zou ik graag van de Raad willen weten hoe de Europese Unie denkt over de aankondiging van de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, de heer Mahmud Abbas, om in geval van een Palestijns succes in de Verenigde Naties die internationale opwaardering in te zetten tegen Israël met behulp van VN instanties, zoals het Internationaal Gerechtshof. Ik betwijfel zeer